upphafi að það komi skýrt fram að þingmenn vinstri grænna styðja náttúrufarsrannsóknir hafa gert í öllum þeim tilvikum sem ég þekki til og munu væntanlega gera áfram við leggjum mjög mikla áherslu á grunnrannsóknir á náttúru íslands og þegar þrengir að fjárhagslega þá er það auðvitað spurningin um forgangsröðun hæstvirt ríkisstjórn hefur forgangsraðað þannig í rannsóknum hjá veðurstofu íslands og hvað varðar skipulagsþáttinn í stjórnsýslunni hjá umhverfisstofnun að hún hefur skorið niður framlag til olíuleitar á drekasvæði framlag til veðurfarsrannsókna annars vegar og framlag til þess að styrkja stjórnsýsluþáttinn hjá umhverfisstofnun og hjá veðurstofu íslands herra forseti ég

í háttvirtri iðnaðarnefnd ég vil byrja á því að vekja athygli á því að klukkuna vantar nú níu mínútur í tólf það er nítjándi desember á morgun er tuttugasta desember það er ekki enn búið að afgreiða fjárlög fyrir næsta ár það er heldur ekki búið að afgreiða fjáraukalög þetta tengist því kannski að bankarnir hrundu sjötta október s voru sett neyðarlög og það hefur sett sitt mark á öll störf þessa þings við höfum rætt ítarlega í dag afleiðingarnar af þessu og þær ráðstafanir sem hæstvirt ríkisstjórn er að grípa til við höfum gagnrýnt að það er verið að taka tíu þúsund krónur um hver einustu mánaðamót af níutíu prósent lífeyrisþega í landinu út allt næsta ár við höfum gagnrýnt að það er verið að setja ellefu hundruð illa krónur í nýja sjúklingaskatta í landinu en allt þetta bankahrunið kreppan nýir sjúklingaskattar álögur á almenning atvinnumissir og tekjutap yfirvofandi gjaldþrot heimila og nauðungarsölur þetta hreyfir ekki við hæstvirtur iðnaðarráðherra hann veit ekki af

og vanreifuðu máli um hvað um olíuleit um leit og vinnslu að olíu og jarðgasi á drekasvæðinu ég vil nefna það hér herra forseti strax í upphafi að ég get ekki kallað olíu og gas kolvetni ég fl bara hálfgerðan ég vil bara viðurkenna það hálfgerðan aumingjahroll í hvert skipti sem það er gert vegna þess að þetta er svo

framfæri í málinu ég vil líka gagnrýna að málið var tekið út úr nefndinni eftir að þingfundur hafði verið settur á alþingi þess vegna gekk ég út það er óheimilt að halda nefndarfundi þegar þingfundur stendur og því gekk ég út og hafði því ekki tækifæri til þess að koma að mínum tillögum til breytinga og bóta á þessu ágæta frumvarpi hér erum við sem sagt að ræða frumvarp sem tekur til breytinga á einum sex lagabálkum sem varða svokallaða kolvetnisstarfsemi það er leit rannsóknir og vinnslu á jarðolíu og jarðgasi í efnahagslögsögunni þetta eru nokkrir lagabálkar sem allir nema einn heyra undir umhverfisráðuneytið sá eini sem heyrir undir iðnaðarráðuneytið eru lög sem fyrst voru sett á árinu tvö þúsund og eitt en var breytt talsvert með lögum númer fjörutíu og níu tvö þúsund og sjö um sama efni sem sagt sem varðar jarðolíu og jarðgas í efnahagslögsögunni það kemur fram í nefndaráliti sem er á þingskjali fjögur hundruð og þrjú að minni hlutinn telur að þær breytingar sem frumvarpið tekur til og varðar skipulagsmál brunavarnir og mengunarvarnir hefðu með réttu átt að vera á forræði umhverfisráðuneytisins og umhverfisnefndar þingsins sem því miður var einungis veittur umsagnarréttur þar um ég gerði athugasemd við þetta strax við fyrstu umræðu málsins og ég tek undir með háttvirtum þingmanni árna þór sigurðssyni um það að þetta eru ekki vinnubrögð sem eru til bóta í störfum þingsins ég tel að þessi ráðstöfun að veita einungis umsagnarrétt til umhverfisnefndar um þessa stóru lagabálka sé í rauninni óásættanleg ráðstöfun enda kom í ljós að umhverfisþættir málsins eru mjög vanreifaðir og illa undirbúnir af frumvarpshöfundum sem komu úr iðnaðarráðuneyti eðlilega það er mat minni hlutans að hér sé fremur farið fram af kappi en forsjá og enda þótt breytingar þær sem gerðar hafa verið á frumvarpinu í meðförum nefndarinnar séu til hins betra hefði nefndin að ósekju mátt leggja meiri vinnu í þær og vinna þær í náinni samvinnu við aðrar nefndir þingsins til að fá betri niðurstöðu engin haldbær rök hafa komið fram um nauðsyn þess að afgreiða frumvarpið fyrir jólahlé og það held ég að hæstvirtum forseta þingsins eigi að vera ljóst enda þótt hér sé sett á aðra umræðu á þessum ókristilega tíma það eina sem hefur verið gefið upp um það er yfirlýsing ráðuneytisins eftir að fulltrúar ráðuneytisins höfðu verið þráspurðir í háttvirtri iðnaðarnefnd um það hvað eiginlega lægi svona mikið á af hverju sambandi íslenskum sveitarfélaga til að mynda var aðeins veittur innan við vikuumsagnarfrestur um málið hvað lá svona mikið á jú svarið var það að búið sé að tilkynna að leyfi til olíuleitar á svonefndu drekasvæði verði boðin út fimmtánda janúar næstkomandi það var búið að tilkynna það það er nefnilega það ég vildi óska þess herra forseti að allar þær ákvarðanir og allar þær tilkynningar sem hafa verið gefnar út nú á haustmánuðum og fyrr fengju nú staðist en því miður er því ekki svo farið í íslensku þjóðlífi í dag því miður en þessu má ekki hagga og það er mjög eftirtektarvert ég tel að þrýstingur af því tagi sem kom fram frá háttvirtri iðnaðarráðuneyti á vinnu þingnefndar sé mjög ómálefnalegur og eins og ég segi hann er rakalaus að mínu áliti ljóst er einnig að ná hefði mátt betri sátt um lausn ágreinings sem frumvarpið vissulega kveikti og háttvirtur formaður iðnaðarnefndar kallaði brauð hér áðan með víðtækara samráði og meiri vinnu en hinn knappi tímarammi ráðuneytisins leyfði við skulum átta okkur á því líka herra forseti að hraðinn við þessa afgreiðslu er ekki í neinu samræmi við þann veruleika sem við blasir og það er vandséð að olíuvinnsla hefjist á drekasvæði annars staðar í lögsögu íslendinga fyrr en eftir nokkur eða jafnvel allmörg ár og minni hlutinn hvetur til þess í nefndaráliti hér að menn gæti hófs í yfirlýsingum sínum og kyndi ekki um of undir væntingum um skjótfenginn gróða af olíuiðnaði og mikinn fjölda starfa sem honum kunni að fylgja ég vil einnig nota þetta tækifæri til þess að minna á ábyrgð íslendinga í umhverfismálum ekki síst hvað varðar lofthjúp jarðar og breytingar á honum en sú ábyrgð verður að vera í fyrirrúmi þegar teknar eru ákvarðanir sem varða orkuvinnslu og orkunýtingu til langs tíma og ég minni á að íslendingar eru samábyrgir varðandi umhverfisnefnd á heimskautasvæðum gegnum norðurheimskautsráðið en hér er einmitt verið að fjalla um olíuvinnslu gasvinnslu í norður íshafinu stjórnvöld mega nefnilega ekki missa sjónar á mikilvægi endurnýjanlegra orkugjafa og sjálfbærri nýtingu þeirra þótt olíuvinnslufyrirtæki utan úr heimi hugsanlega bara frá rússlandi og kína banki upp á og vilji auka framleiðslu sína með samstarfi við ísland með rannsóknum á landgrunninu minni hlutinn tekur undir það í nefndarálitinu það álit minni hluta umhverfisnefndar sem nefnt hefur verið áður að það sé ekki sjálfgefið að íslendingar leggi út á þær brautir að bora eftir olíu á botni norður íshafsins og ákvörðun um útboð á leyfum til slíks hefði þurft miklum mun ítarlegri umfjöllun heldur en tímapressan frá iðnaðarráðuneytinu leyfði herra forseti hér er verið að ræða frumvarp um auðlindir sem er í sameign þjóðarinnar það er eins og ætíð mjög vandmeðfarið hvernig hagsmuna eigendanna það er almennings skuli gætt bæði hvað varðar leyfisveitingarnar sem slíkar framsal á nýtingu auðlindarinnar og gjaldtöku fyrir nýtinguna minni hlutinn gerir í áliti sínu ekki athugasemdir við þær breytingar sem eru gerðar á gjaldtökuheimildum fyrir leyfi til rannsókna í elleftu greinar en bendir þó á að í stað þess að taka stighækkandi gjald gæti ríkið myndað eignarhluta í slíkum fyrirtækjum ábendingar um þetta komu fram í umræðum þegar lögunum var breytt síðast í mars tvö þúsund og sjö og aftur núna í fyrstu umræðu en það gafst ekki tóm til þess í háttvirtri iðnaðarnefnd að ræða það ég vil vekja athygli á fimmtu grein frumvarpsins þar sem er nýmæli sem heimilar ráðherra að stofna til hlutafélags til að gæta hagsmuna ríkisins á olíu og eða gasvinnslu þar er

við olíuvinnslu er ekki einboðin og minni hlutinn bendir á hinn mikla ávinning og óumdeilda ávinning norðmanna af uppbyggingu statoil hydro ríkishlutafélagsins norska en norðmenn stýrðu frá upphafi olíuvinnslu sinni í farveg sem miðaði að því að byggja upp þekkingu og aðkomu innlendra aðila að rannsóknum og vinnslu olíu þar í landi hafa menn ekki verið feimnir við að beita ríkisvaldinu til að tryggja að í höndum norðmanna sjálfra yrði til öflugur iðnaður á þessu sviði danir á hinn bóginn völdu að fara aðra leið þegar þeir framseldu réttindi sín í norðursjó á hendur einkaaðila það er mærsk en þar í landi í danmörku hefur þess vegna ekki byggst upp viðlíka iðnaður og þekking sem í noregi þetta eru atriði sem hefðu þurft nánari skoðunar við í nefndinni sem og félagsformið en til þess gafst einfaldlega ekki tóm ég verð að segja það herra forseti að það kom þeirri sem hér stendur algerlega í opna skjöldu þegar skyndilega var boðaður fundur í hádegishléi í háttvirtri iðnaðarnefnd til þess að taka málið út það hafði ekki verið boðað þvert á móti hafði á þarsíðasta fundi nefndarinnar honum hafði lokið undir því fororði að það yrði reynt að athuga hvort ekki mætti vinna þetta mál betur eftir áramótin en þrátt fyrir þennan kappi tímaramma og þrátt fyrir þau handarbaksvinnubrögð sem vissulega voru viðhöfð við undirbúning málsins að þá er ljóst að í meðförum nefndarinnar urðu ágætar breytingar á frumvarpinu og veitti þar ekki af ég vil í því sambandi sérstaklega nefna aðkomu háttvirtur þingmaður bjarkar guðjónsdóttur sem kom með mjög margar og góðar ábendingar sem fengu vinnslu og frágang sem breytingartillögur um þær var samstaða í

nefndinni þar er meðal annars átt við áhafnaskipti og annað þess háttar þetta hafði háttvirtur iðnaðarráðuneyti láðst að athuga við undirbúning málsins þessa breytingu tel ég í rauninni mjög til bóta og alveg sjálfsagða í meðförum nefndarinnar var einnig litið til fordæmis færeyinga sem hafa stofnað menntunar og rannsóknarsjóð með framlögum frá olíuleitarfyrirtækjum og þar um var einnig samstaða í nefndinni að rétt væri að fara svipaða leið hér á landi sú sem hér stendur telur það til mikilla bóta en hefði samt kosið og kom því á framfæri í nefndinni að slíkum fjárframlögum væri ætlað að renna til þess að efla rannsóknarsjóði rannsóknarstofnanir og háskóla sem fyrir eru en um það náðist ekki samstaða í nefndinni og það var í rauninni lítið rætt að öðru leyti en því að háttvirtur formaður iðnaðarnefndar sagði ég er bara algerlega ósammála og þar sem var málið útrætt stærsti hluti frumvarpsins hins vegar sem hér hefur komið fram fjallar um lög sem eru á forræði umhverfisráðuneytis þar er um að ræða útvíkkun á starfsemi ýmissa eftirlitsstofnana sem fara með skipulagsmál mengunarvarnir og brunavarnir það er auðvitað ljóst að rannsóknir og vinnsla á jarðolíu og jarðgasi geta haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar á lífríki úthafsins sem og lífríki strandsvæða og það er mjög mikilvægt að lög um hollustuhætti og mengunarvarnir taki til þeirrar starfsemi sem hér er fjallað um en einnig til flutnings jarðolíu og unninnar olíu í efnahagslögsögunni en á það skortir að mínu mati sama á í rauninni við um ákvæði laga um brunavarnir en þó var bent á það í meðförum nefndarinnar að brunamálastofnun hafi ekki þvingunarúrræði gagnvart þeim aðilum sem hér um ræðir og fengju leyfi til þess að rannsaka

í hafi og hafsbotni en til þess vannst auðvitað ekki tími í nefndinni eins og ég hef hér áður sagt að þá var mikill hraði og mikil pressa á vinnu nefndarinnar en herra forseti eins og hér hefur komið fram þá vörðuðu helstu athugasemdir sem nefndinni bárust aðkomu skipulagsstofnunar og sveitarfélaganna vegna þeirra tillagna sem gerðar voru um skipulag útgáfu framkvæmdar og byggingarleyfa og eftirlit en vegna þess litla undirbúnings annars vegar og þess kapps hins vegar sem iðnaðarráðuneytið lagði á að hraða afgreiðslu málsins þá gafst nefndin í rauninni upp fyrir því verkefni að breyta skipulags og byggingarlögum þannig að þau tækju til olíuvinnslu eða leitar það var í rauninni skipt um hest í miðri á og í tillögu meiri hluta nefndarinnar er öllum ákvæðum sem lúta að þessum atriðum einfaldlega kippt út úr frumvarpinu og þessu efni vísað til frekari vinnu í iðnaðarráðuneyti og umhverfisráðuneyti þeirri vinnu á að ljúka fyrir fyrsta janúar tvö þúsund og tíu minni hlutinn telur algerlega ófullnægjandi að sveitarfélögum og ráðuneytum sveitarstjórnarmála skuli ekki tryggð bein aðkoma að þeirri vinnu skuli ekki með neinum hætti tryggð nein aðkoma að þeirri vinnu og vil ég nú rökstyðja með með nokkrum orðum þannig háttar herra forseti að samband íslenskra sveitarfélaga og ríkisvaldið hafa um árabil deilt um forræði á skipulagi strandsvæðanna en lögsaga sveitarfélaganna til skipulags nær samkvæmt núgildandi lögum aðeins á haf út innan netalög það er hundrað og fimmtán metrar frá stórstraumsfjörðuborði það segir sig sjálft eins og háttvirtur formaður iðnaðarnefndar nefndi hér áðan að hvers konar starfsemi og framkvæmdir sem eru leyfðar uppi í landsteinum þær skiptir sveitarfélögin mjög miklu hvaða starfsemi og framkvæmdir það eru því þær geta haft mjög víðtæk áhrif eins og dæmin sanna ekki aðeins frá fiskeldi sem háttvirtur formaður iðnaðarnefndar nefndi heldur einnig frá efnistöku og við horfum upp á mjög mikla landeyðingu og skemmdir hér í kollafirðinum og með hvalfirðinum vegna mjög mikillar efnistöku hér rétt utan við landsteinana sveitarfélögin sem sendu inn umsagnir og samband íslenskra sveitarfélaga en fulltrúar þeirra komu á fund nefndarinnar lögðust eindregið gegn ákvæðum frumvarpsins um breytingar á skipulagslögum og töldu að með því væri verið að festa í sessi mjög umdeilt atriði sem hefur verið í nefnd upphaflega væntanlega á vegum félagsmálaráðuneytis ætti að vera komið núna á forræði samgönguráðuneytis en frá árinu tvö þúsund og tvö hefur þessi nefnd starfað án þess að nokkur niðurstaða hafi þar fengist sveitarfélögin hins vegar hafa lagt fram aðra tillögu og gerðu það á fundi

norsku fordæmi og er þess eðlis að sveitarfélag hafi forræði til skipulags með ströndum þannig að skipulagssvæðið nái til þess hafsvæðis sem er innan einnar sjómílu utan við grunnlínupunkta þetta þýðir að allir flóar og firðir og vogar yrðu þveraðir og sveitarfélögin fengju aðkomu og þetta væri skipulagsskylt á sama hátt og er með land þetta tel ég mjög góða tillögu og það var ekki á mönnum í háttvirtri iðnaðarnefnd annað að skilja en svo væri hins vegar eins og ég nefndi áðan þá lá svo mikið á að koma þessu máli frá að það var ekki einu sinni hægt að óska eftir umsögnum formlega um þessa tillögu hvað þá að kalla fyrir nefndina fulltrúa frá samgönguráðuneyti sem fer með málefni sveitarstjórna í landinu til þess að fá uppgefið hvar vinna nefndarinnar væri stödd og ég gagnrýni það hér í nefndaráliti minni hlutans að það skuli ekki hafa gefist tími til þess einu sinni að leita álits sambands íslenskra sveitarfélaga eða ráðuneytis sveitarstjórnarmála um þá niðurstöðu sem meiri hluti nefndarinnar komst að sem er að orkustofnun skuli leita umsagnar viðkomandi sveitarfélags eða sveitarfélaga ef leyfi berst um leit eða vinnslu á olíu eða gasi innan við eina sjómílu utan við netalög þetta er auðvitað allt önnur hugmynd og hugsun heldur en sú sem sambandið lagði fram um eina sjómílu utan grunnlínupunkta eins og segir hér í nefndaráliti mínu herra forseti að þetta er að mati minni hlutans algerlega ófullnægjandi niðurstaða og minni hlutinn harmar að ekki gefist tími til þess að leita álits sambands íslenskra sveitarfélaga eða ráðuneytis sveitarstjórnarmála um þetta atriði ég hlýt að gera grein fyrir lokaorðum í þessu áliti mínu en þar er ítrekað að minni hlutinn telur að málið sé ekki fullunnið að þrýstingurinn frá iðnaðarráðuneytinu sé ekki í samræmi við þær kröfur sem verið er að gera til vandaðrar vinnu í nefndum þingsins ég bendi á

í sameiningu ég óskaði eftir því sérstaklega bæði hér við umræðu og eins í háttvirtri iðnaðarnefnd en við því var ekki orðið ég bendi á að þing mun koma væntanlega saman tólfta janúar á nýju ári og víst er að sú sem hér stendur telur að ekki verði héraðsbrestur þótt fyrirhugað útboð á olíuleitarleiðum dragist um einn mánuð eða svo því hér er ekki verið að tjalda til einnar nætur herra forseti samanber reynslu færeyinga af olíuleit á sínu landgrunni sem hefur staðið nú um allmörg ár minni hlutinn vill freista þess að fá málinu breytt á milli umræðna og mun óska eftir því að það verði tekið inn í nefndina á milli umræðna og að það verði unnið þar með þeim hætti að þingið hafi af því fullan sóma það verði leitað umsagna frá sveitarfélögunum

fjalla nokkuð um notkun orðsins kolvetni í þessu sambandi en í daglegu tali og í orðabókum þá er þetta heiti þetta orð kolvetni það

og er væntanlega að finna einnig í lögum um matvælafræði eða matvælaiðnað þannig er að orðið kolvetni var nú kannski ekki mjög þekkt eða algengt í málinu fyrir nokkrum árum þangað til að atkinskúrinn svokallaði hélt innreið sína í landið en þar með fór annar hver maður eða á ég kannski að segja kona að afla sér upplýsinga um kolvetni og áhrif þeirra á meltingu og holdafar það hefur nú nokkuð verið fjallað hér um aðkomu fyrrverandi ríkissáttasemjara ásmundar stefánssonar að bankakrísunni á vegum forsætisráðherra en sá ágæti maður gaf einmitt út ágæta bók um svokallaðan ásmundarkúr sem fjallaði um kolvetnissnautt fæði ég sagði hér áðan herra forseti að ég fengi svona hálfgerðan aumingjahroll í hvert skipti sem þetta rugl kemur hér upp á borð vegna þess að það er varla til nokkuð ólíkara heldur en efnaflokkur sykrur annars vegar sem ég get uppfrætt háttvirtir þingmenn um að skiptast í einsykrur tvísykrur og fjölsykrur og tek fram að ég hef kennt þennan efnaflokk sem og reyndar hinn olíur og gös jarðolíur og jarðgös við menntaskólann í reykjavík ég hefði svo mikið viljað óska eftir því að háttvirtur iðnaðarnefnd hefði nú gefið sér tíma til þess að breyta þessu orðalagi ég hef lagt mig í framkróka um það að kalla eftir umsögnum og athugasemdum við það atriði frá þar til bærum aðilum bæði frá íslenskri málnefnd og stofnun árna magnússonar

og það ber auðvitað allt að sama brunni sem sagt því að ekki megi rugla saman efnaflokkum sem nefnast kolvetni og á ensku heita carbo hyprid eða carbo hydröt eins og þetta var nú kallað á íslensku annars vegar og hins vegar vetniskol sem á ensku eru hydrocarbons eins og ég segi herra forseti þetta er nú kannski smæsta atriðið í þeim athugasemdum sem ég hef við þetta frumvarp og varðar kannski aðallega vinnubrögð sem eru bara ekki boðleg við getum staðið hér og sagt að það beri brýna efnahagslega nauðsyn til þess að taka hér ákvarðanir í skyndi að taka hér ákvarðanir á næturfundum að taka hér ákvarðanir eins og gert var með neyðarlögunum en herra forseti fyrir þessu er bara engin afsökun

sem ég þess vegna nefni þetta hégómleika og spyr hvort það geti ráðið hér för og ef svo er